Comme à l'époque du communisme, on expliquait que, si le communisme échouait, c'était qu'il n'y avait pas assez de communisme. Votre solution est donc plus d'Europe, que l'Europe devienne un véritable État et qu'on en finisse avec les souverainetés nationales. Et cela doit passer par le contrôle étroit des budgets des États membres, avec le semestre européen, la répression de tout écart avec le paquet gouvernance économique, et la création d'un ministre des finances européen levant l'impôt et émettant des euro obligations. Bref, le but de ce rapport n'est pas de nous sortir de la crise c'est un alibi pour une mise sous tutelle des nations, d'abord au niveau européen, puis, in fine au niveau mondial. Le sauvetage de l'euro sert avant tout ce but et les intérêts des spéculateurs, auxquels vous offrez une aire de jeux sans précédent. Aujourd'hui, les Grecs sont sous la férule européenne. Demain, les autres peuples la subiront, avec les résultats que l'on connaît.

Vous ne pourrez imposer vos politiques aux peuples européens que par une mise entre parenthèses de la démocratie. C'est pis encore de le constater, lorsque l'on sait que la démocratie est née à Athènes avec l'abolition par Solon de l'esclavage pour dettes que, 2600 ans après, vous rétablissez!